De EU kan en moet hier het verschil maken. Dit kan onder meer door de intra Europese arbeidsmobiliteit te verhogen.

Nog geen 40 kilometer verderop in Noord Frankrijk zit een leger jonge mensen zonder werk. Dit kan niet. Door deze jongeren mobieler te maken kunnen we hun kansen bieden over de grenzen heen.